Jednotný trh má samozřejmě svůj příběh, který má více než dvacet let, a Fórum o jednotném trhu, které se konalo ve Varšavě, má také svůj příběh.

Takže tímto bych jí chtěl pogratulovat jménem ostatních kolegů.